Or, nous savons que migration et développement sont les deux faces d'une même réalité et qu'il n'est pas possible d'arriver à une meilleure gestion des flux migratoires sans impliquer les pays d'origine et sans intégrer aussi, dans une telle gestion, une mobilité, c'est à dire une migration

Je crois que les conflits en Afrique produisent de l'immigration, produisent des migrants, produisent des réfugiés. Mais il ne faut jamais oublier que la plus grosse partie des réfugiés se trouve en Afrique même, et qu'il faut parfois aussi aider les pays africains à gérer ces problèmes de réfugiés chez eux.

Je crois que ce sera une nouvelle occasion de revenir sur ce dessein commun qu'est la coopération, le partenariat entre les pays africains et l'Europe.